Het is inderdaad ongehoord dat er een pensioenkloof is van 40 procent en dat we ook nog altijd, na al die jaren, met een loonkloof zitten van gemiddeld meer dan 16 procent. We moeten daar iets aan doen. Samen kunnen we daar werk van maken. We zullen ons moeten concentreren op het werk zelf. Hoe ziet de loopbaan van vrouwen eruit?

Wij hebben regels, maar de vraag is worden die ook voldoende afgedwongen en nageleefd? Een tweede zaak is dat we moeten kijken naar de pensioenregelingen zelf, de pensioenstelsels, de specifieke aanpak en de specifieke regels daarin.

Ik denk dat we terecht, zoals mevrouw Arena gezegd heeft, ook eens moeten kijken naar de tweede pijler voor vrouwen.

Hierin zijn heel veel mogelijkheden die ook voor dit probleem een oplossing kunnen bieden.